Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, depuis la fin des frontières nationales et en l'absence de régulations sérieuses, l'Union européenne fédéraliste et ultralibérale est le coresponsable direct de l'évasion fiscale des multinationales. Que ce soit la fraude à la TVA ou l'optimisation fiscale abusive des impôts sur les sociétés, les préjudices budgétaires pour les États sont immenses.

À cause de la complicité active de certains États membres, les grandes entreprises numériques américaines, comme Apple, parviennent en toute légalité à payer un impôt effectif sur leurs bénéfices européens qui est proche de zéro. Les profits réalisés dans toute l'Union européenne sont en effet réaffectés à des maisons mères, notamment en Irlande ou au Luxembourg, où ils sont soumis à une imposition insignifiante avant leur départ définitif pour les paradis fiscaux. Il faut rendre ces pratiques de vagabondage fiscal impossibles et illégales. Malheureusement, les réformes de lutte contre l'évasion fiscale envisagées, sont bloquées par ces mêmes États membres qui vampirisent les finances publiques de leurs partenaires. La solution politique efficace est donc que la France et les autres États victimes de l'évasion fiscale concluent d'urgence un accord intergouvernemental. Il s'agira de forcer les États membres non coopératifs à accepter que la base fiscale des multinationales soit réaffectée, pays par pays, là où l'activité et les profits sont véritablement créés.